Domnule președinte, începând cu luna decembrie a anului trecut, au avut loc demonstrații pașnice pe străzile mai multor orașe din Sudan, care s au răspândit în întreaga țară, inclusiv în capitala Khartoum, cetățenii protestând în mod legitim împotriva creșterii prețurilor, a deficitului de alimente și lipsei de combustibil. Forțele naționale de securitate au intervenit, folosind forța excesivă, pentru a dispersa protestatarii neînarmați.

Guvernul din Sudan are datoria să răspundă cu soluții la nemulțumirile legitime ale poporului sudanez și nu să recurgă la violențe, care au dus la uciderea a 40 de persoane, inclusiv copii. Arestările arbitrare ale unui număr necunoscut de protestatari, inclusiv studenți și activiști politici, sunt acțiuni care trebuie să înceteze. Autoritățile sudaneze trebuie să elibereze acei deținuți, să efectueze investigații imparțiale, iar persoanele vinovate să fie aduse în fața justiției și să se asigure că forțele de securitate naționale vor răspunde protestelor în conformitate cu obligațiile internaționale ale țării în domeniul drepturilor omului. Lipsa accesului avocaților și membrilor familiei deținuților, precum și folosirea torturii și a altor forme de rele tratamente împotriva deținuților dau naștere unor îngrijorări serioase cu privire la siguranța acestora. Facem un apel la guvernul din Sudan să pună capăt oricărui tip de hărțuire, violență, inclusiv la nivel administrativ și judiciar, împotriva tuturor avocaților și apărătorilor drepturilor omului și să garanteze dreptul la un proces echitabil.